Sumele acordate prin programele apicole naționale sunt insuficiente pentru a putea răspunde provocărilor cu care se confruntă apicultorii. Albinele au o contribuție extrem de importantă la polenizare și la păstrarea biodiversității, de aceea mortalitatea albinelor cauzată atât de schimbările climatice, precum și de insecticide nu trebuie ignorată. Sper că, în viitor, Comisia va reconsidera acordarea de derogări pentru folosirea acestor substanțe în zonele predominant apicole. Aș dori să cer, totodată, Comisiei să revizuiască Directiva privind informațiile pentru consumatori cât și Directiva privind mierea, pentru a garanta că doar produsele care conțin 100 miere și nu amestecuri cu miere pot fi comercializate sub acest nume.